Malý podiel na ničení tejto krajiny mali aj niektoré naše členské štáty. A preto je istou morálnou povinnosťou Únie napomôcť stabilizáciu a hospodársky rozvoj dnešného Iraku. Očakávam preto, že Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Irakom otvorí aj nové možnosti ingerencie podporných programov Únie tak, aby sme sa mohli efektívnejšie podieľať na demokratizácii tejto krajiny. Podpora dôsledného uplatňovania ľudských práv, najmä práv žien či práv na slobodu vierovyznania je dôležitou výzvou pre našu výraznejšiu angažovanosť v ešte len krátko formovanom, nie veľmi stabilnom demokratickom prostredí.